Warunkiem jednak jest usprawnienie proceduralne instrumentu i określenie jasnych i czytelnych zasad jego funkcjonowania. To dobrze, że duża część przewidzianych w ramach instrumentu środków przeznaczona jest na współpracę z krajami leżącymi w Europie, tj.

W tym kontekście powinniśmy wywierać dalszą presję na władze białoruskie, tak aby zaczęły wreszcie wsłuchiwać się w głos obywateli domagających się pluralizmu i demokracji. Pozytywne sygnały ze strony reżimu o gotowości do podjęcia reform pozwolą na pełne wykorzystanie przeznaczonych w ramach instrumentu środków w wysokości 228 milionów euro, a także umożliwią Białorusi pełne uczestnictwo we wszystkich wymiarach współpracy w ramach partnerstwa wschodniego.